það er ekki í valdi ríkisstjórnarinnar að veifa töfrasprota og með því koma á stöðugleika í einu vetfangi ég vil hins vegar benda háttvirtum þingmanni á það hafi farið fram hjá honum efnismikil ræða hæstvirtur forsætisráðherra hér í upphafi umræðunnar að þar var nákvæmlega farið yfir þetta í smáatriðum þar var greint hversu mikilvægt það væri án þess að ég ætli nú að endursegja þá ágætu ræðu í smáatriðum þar var til dæmis greint frá því hversu mikilvægt það væri að sem fyrsta skref yrði reynt mundu allir aðilar aðilar vinnumarkaðarins fyrirtæki reyna að draga sem kostur er úr verðbólguvæntingum til næstu mánaða sem er eitt mikilvægasta atriðið sem við stöndum frammi fyrir í því samhengi vil ég vara sérstaklega við miklum gælum við stórfelldar álframkvæmdir ég vil líka vara við innstæðulausum loforðum á borð við þau sem frjálslyndir hafa hér staðið fyrir um aukningu þorskkvóta sem enginn vísindalegur grunnur er fyrir og líka vara við að menn kalli um of á taumlausar opinberar framkvæmdir markmið stýrivaxtastefnunnar er jú að

af hinni viðstöðulausu þeytivindu æsingsins að hann geti aldrei jafnað sig á ofurvitleysunni sem hann hefur keyrt í efnahagsstefnu undanfarinna ára það lá alltaf fyrir meira að segja í spám framsóknarflokksins sjálfs að það yrði neikvæður hagvöxtur á þessu ári það er því ástæða til þess að framsóknarflokkurinn hugleiði aðeins hver var grunnurinn í efnahagsstefnu flokksins